Kutsusin Euroopa Komisjoni, keda esindas kõrge esindaja Catherine Ashton, üles ilmutama rohket idealismi ning esinema rahvusvahelise kogukonna ees ettepanekuga, mille sihiks maavarade kaevandamise moratoorium Arktikas. Eeskujuks tõin Antarktika lepingud. Loomulikult soovitasid nii kõrge esindaja kui ka paljud kolleegid siin parlamendis mulle rohkemat realismi. Ausalt öeldes, ega ma ei arvanudki, et komisjonis leiduks idealismi, oli lihtsalt minu kohus seda nõuda. Täna pean ma kurvastusega nentima, et komisjon pole üles näidanud ka oma paljukiidetud realismi ja pragmatismi. Kuidas muidu oleksime olukorras, kus komisjon ise ei taha midagi kuulda oma

Aga kas meil on õnnestunud luua midagi Arktika jaoks?

Kas üldse ja kui, siis millistel tingimustel maavarasid kaevandada? Missugune saab olema relvajõudude paigutus ja kasutus Arktikas, sest laevaliikluse arenedes tuleb neid kasutada niikuinii.

Ma tean, et enamus siin saalis ei toeta Arktika unikaalseks looduskaitsealaks kuulutamist, aga ma siiski teen sellise ettepaneku, tuues näite Eesti Arktika ajaloost.

Tänapäeval on saarel looduskaitseala, kus on keelatud igasugune majandustegevus, välja arvatud põlisrahvaste oma, ja selle kehtestas Nõukogude

Kui nemad mõistavad nende sammude vajadust, mis siis segab meid ainult vähene idealism ja puuduv pragmatism komisjonis.